Es mag auf den ersten Blick verständlich erscheinen, dass sich Russland gegen das Eindringen des EHEC Erregers abschirmt. Von einem WTO Aspiranten ist allerdings anderes zu erwarten als ein totales Einfuhrverbot für europäisches Gemüse. Auch darüber wird man in Nizhny Novgorod sprechen müssen. Wichtiger ist allerdings der ehrliche Befund zu den politischen Keimen, den schwachen Keimen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Hier sollten wir im Rahmen der Modernisierungspartnerschaft alles tun, damit sich diese Ansätze in Russland ausbreiten und entwickeln können. Präsident Medvedev hat erkannt, dass eine ökonomisch technische Modernisierung ohne eine grundlegende gesellschaftliche Modernisierung nicht zu haben ist. Jedoch sind seinen starken Worten bisher nur sehr schwache Taten gefolgt. Deswegen sollten die Repräsentanten der EU Präsident Medvedev eindringlich klarmachen, dass die bevorstehende Duma Wahl ein Test für die Glaubwürdigkeit seiner Reformpolitik ist. Echte und korrekte Wahlen gehören zum Fundament der Demokratie. Wer Pluralismus und politischen Wettbewerb will, der sollte dafür sorgen, dass die vom Europarat deklarierten Wahlstandards eingehalten werden und dass eine frühzeitige und langfristige Wahlbeobachtung durch die OSZE erfolgt. Faire Wahlen beginnen schon bei der Zulassung von Parteien. Leider gibt es erste Hinweise, dass die russische Staatsführung aus dem Urteil des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs zur unbegründeten Auflösung der Republikanischen Partei nichts gelernt hat und offenbar die neugegründete Partei der Volksfreiheit nicht zulassen will. Doch weitere Kremlparteien und eine von Ministerpräsident Putin initiierte allrussische Volksfront führen in eine politische Sackgasse. Dieser Scheinwettbewerb hat das Land in die politische Apathie geführt und die Duma entwertet. Hier könnte Präsident Medvedev einen Durchbruch schaffen und seine Präsidentschaft zumindest mit einem vorzeigbaren Ergebnis abschließen. Insbesondere im Fall von Chodorkowski und Magnitski sollte man nicht auf ein Urteil aus Straßburg warten, sondern der juristischen Willkür ein Ende setzen. Die Überprüfung dieser Fälle durch die Fedotow Kommission ist ein richtiger und erster Schritt. Deren Ergebnisse und Schlussfolgerungen sollten möglichst bald veröffentlicht werden. Ein wichtiger Gesprächspunkt sollte die künftige Einbeziehung des unlängst in Prag gegründeten zivilgesellschaftlichen Forums in die Gespräche und Verhandlungen zwischen der EU und Russland sein. Denn gerade die Ereignisse in Nordafrika zeigen, dass wirksame Reformen eine aktive Bürgergesellschaft brauchen. Hierzu sollte die russische Regierung die Vermittlung im eigenen Land übernehmen und eine Modernisierungspartnerschaft mit der Zivilgesellschaft anstreben.